Cât timp ajutoarele de stat sunt folosite responsabil, ele pot contribui la menținerea și chiar creșterea competitivității economiei Uniunii. Sunt de părere că trebuie orientate către regiunile mai puțin dezvoltate și în sectoare care pot contribui la creșterea economică.

În condițiile în care resursele bugetare sunt limitate în majoritatea statelor membre, ele ar trebui folosite cât mai eficient. De aceea, susțin și eu simplificarea regulilor în domeniu, dar și o mai bună informare a autorităților naționale cu privire la obligațiile de raportare. Procedurile ar fi mai transparente, iar acordarea ajutoarelor s ar face mai rapid.